Doamnă președintă, trebuie să spun că regret, la rândul meu, faptul că Guvernul României nu este reprezentat astăzi de nimeni, nici pentru a participa la dezbaterea despre România și nici pentru a reprezenta președinția rotativă a Consiliului European. Asta nu vădește decât dispreț față de instituții și față de Parlamentul nostru și față de Consiliu. E regretabil că la prima președinție românească suntem în această situație. Aș vrea să spun, pe de altă parte, că trebuia să fie cineva aici pentru că, din nefericire, regimul de la București, regimul românesc, nu mai este un stat de drept. Nu mai este un stat de drept pentru că majoritatea aflată la guvernare din 2016 încoace face exact ceea ce domnul Nica descria, și anume o presiune enormă asupra judecătorilor, procurorilor, asupra întregului corp de magistrați, creând chiar instituții pentru a i obliga să revină asupra deciziilor luate, decizii definitive, pentru a i obliga să nu urmărească fapte de corupție. Totul, până la urmă, pentru a l salva pe marțafoi. Au în fruntea partidului un om condamnat pentru corupție de două ori, un om care e în fruntea Camerei. Spuneți mi și mie o țară din Uniunea Europeană, de la Al Doilea Război mondial încoace, care a avut drept lider al unui partid cel mai important ca număr și care a continuat să rămână în această poziție pe cineva condamnat de două ori.